Herr Präsident! Gestern konnten wir bereits der verqueren Logik des sogenannten direkt aus dem Munde des dafür zuständigen Chefideologen und Kommissionskandidaten Frans Timmermans lauschen. Mit Schlagworten wie Klimaneutralität, emissionsfreie Autos, Null Verschmutzung Strategie und Biodiversität will man antreten, um das Klima zu retten. Aber alles beruht auf der nach wie vor wissenschaftlich sehr umstrittenen Hypothese von CO2 als alleinigem Klimatreiber, und so löst eine unbewiesene Annahme eine nicht enden wollende Kette von politischen Fehlentscheidungen aus. Machbarkeit, Kosten, die drohende Deindustrialisierung, die Millionen Arbeitsplätze in den EU Mitgliedstaaten kosten wird, überhaupt Fakten sind bei der Umsetzung des einfach nur lästig. Nun soll also zur Umsetzung dieser mindestens fragwürdigen Politik die Europäische Investitionsbank in eine Klimabank zur Finanzierung der Klimarettung umgewandelt werden. Bis 2030 sollen Investitionen von einer Billion Euro getätigt werden.